Laten we eens echt actie ondernemen. Wapenembargo opvoeren, pleiten om de landmijnen weg te halen, zorgen dat de schuldigen gestraft worden.